Son claramente una superación de las reglas democráticas más elementales, y por eso tengo que decir con toda claridad que la Asamblea Constituyente no es democrática y que la Unión Europea y este Parlamento no la reconocen. En segundo lugar, creo que es imprescindible seguir reclamando al Gobierno de Venezuela la libertad de los presos políticos, la restitución de los poderes de la Asamblea Nacional —de los poderes legislativos—, el respeto a la separación de poderes y la facilitación de la ayuda internacional en clave de ayuda humanitaria para el pueblo venezolano. Seguimos apostando también, sin embargo, por el diálogo y la negociación, porque en el fondo será necesario un gran acuerdo entre Gobierno y oposición para que haya una salida democrática y pacífica en ese país. No excluimos —también lo digo con claridad— las presiones que empieza a hacer la comunidad internacional al Gobierno de Venezuela y, más en particular, a los responsables políticos del régimen de Venezuela por la vulneración de derechos humanos. Estamos dispuestos también a dar ese paso si es que efectivamente la presión nos ayuda a conseguir un acuerdo interno que facilite la salida democrática y pacífica a la crisis de Venezuela.